Hvala lepa. Lep pozdrav. Predlog Nove Slovenije, ki ga imamo, pred sabo, nam je že dobro poznan iz, prejšnjih mandatov. Ne gre za spodbujanje gospodarstva, za višanje konkurenčnosti, sploh pa ne za srednji razred in ljudi z nizkimi plačami kot bo bržkone vztrajal predlagatelj. V resnici želi Nsi predvsem spet, spet znižati davke za najbogatejše in privilegirane, in sicer z višanjem splošne davčne olajšave in nižanjem najvišje mejne dohodninske stopnje. Naj ponazorim. Tisti z najnižjimi plačami bi si ob takšnem predlogu, ki predvideva približno pet evrov dajatev na mesec manj, privoščili kvečjemu kakšen kilogram cedevite več. Po drugi strani pa tisti, ki se uvrščajo v najvišje dohodninske razrede, na mesec bi pridobili skoraj sto šestdeset evrov več, kar zadostuje za dobrih sedemnajst vinjet letno. To je precej radodarno darilo najbogatejšim in to, kar gre nekomu, se mora nekje vzeti. Vsi ti rezi v dohodnino, ki jih predlaga NSi, bi pomenili več kot polmilijardni primanjkljaj v državni blagajni, kar predstavlja izpad več kot četrtine dohodka od dohodnine. Predlagatelji pristajajo na oziroma zagovarjajo alkimijo. Trdijo namreč, da bi se premo sorazmerno dvignili prilivi zaradi povečane potrošnje, spet ponavljam, tisti z minimalnimi prihodki, bi se ti povečali za nekaj evrov, njihova potrošnja pa bi bila kvečjemu usmerjena v blago z najnižjo stopnjo davčne obremenitve, torej živila. Pri tistih, ki bi jih ta olajšava najbolj razbremenila, pa ni pričakovati povečane potrošnje, kvečjemu b, bi presežek vlagali v banke, vrednostne papirje in luksuzno potrošnjo, torej ne v potrošnjo, ki bi v javno blagajno prispevala sredstva. Tudi če bi vas znesek namenili potrošnji, kar se ne bo zgodilo, bi bil prihodek od dajatev na ta znesek maksimalno osemindvajset milijonov evrov, ponavljam, ob pričakovanem izpadu petsto triinšestdesetih milijonov evrov. To bi na srednji in dolgi rok pomenilo bistveno poslabšanje stanja za vse. Država namreč znatni delež teh sredstev nameni v investicije in razvoj, ker koristi največji skupini ljudi. Ob pomanjkanju sredstev za pokojnine, mimogrede že danes se jih približno trideset odstotkov plača iz, izplača iz proračuna, ne iz socialnih prispevkov, za zdravstvo in šolstvo je predlog očitno absurden. Zniževanje davkov tudi ne pomeni razbremenjevanja gospodarstva, temveč neproporcionalno obremenjevanje najnižjih razredov. Dejstvo je, da ima Slovenija eno davčno najbolj razbremenjenih gospodarstev v Evropski uniji. V Sloveniji so davki na kapital krepko pod povprečjem Evropske unije, enako velja za dohodke od dela, sploh kadar gledamo družine z vsaj enim otrokom. NSi-jev predlog strukturno poglablja neenakost med ljudmi. V času krize in najstrožjih varčevalnih ukrepov, torej leta dva tisoč trinajst, na račun ukrepov, na račun najnižjih, razredov je bil Ginijev koeficient v Sloveniji najvišji, kar kaže na trend, kjer je neenakost najvišja v družbi, ki nesorazmerno bremeni šibkejše v primerjavi z najmočnejšimi. Pot, ki jo zagovarjamo, je družba blaginje brez razrednih razlik, ne povečevanje teh. V Levici zato tudi tokrat predloga ne bomo podprli. Hvala lepa.